Signora Presidente, signor Commissario, le politiche di garanzia giovani sono molto utili perché costruiscono un ponte tra l'entrata nel mercato del lavoro dei giovani e la futura occupazione, ma non creano posti di lavoro i posti di lavoro si creano soltanto attraverso politiche di crescita che hanno come fondamento gli investimenti tradizionalissime politiche keynesiane delle quali non c'è traccia nelle indicazioni della Commissione. Peraltro, le politiche per l'investimento dovrebbero anche essere accompagnate da uno sforzo mirato per l'innovazione del sistema produttivo, che sia di beni o di servizi. In questo ci può essere un ruolo importante e ulteriore della Commissione, che è quello di indirizzare lo sforzo per i giovani verso la conoscenza, verso il sapere.